Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und im Besonderen der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit ist das wichtigste sozialdemokratische Ziel.

Denn erst dann, wenn wir dieses Problem in den Griff kriegen, können wir auch tatsächlich davon sprechen, dass es so etwas wie einen zarten Hoffnungsschimmer der wirtschaftlichen Erholung gibt. Die Jugendgarantie ist ein solcher Hoffnungsschimmer.

Das ist zynisch, das ist verantwortungslos, und die europäische Antwort soll anders aussehen.

Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir einen klaren Zusammenhang herstellen zwischen der Krise, den Sparmaßnahmen und dem sprunghaften Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. Wir fordern und das ist besonders wichtig auch tüchtig Geld in die Hand zu nehmen, nämlich ein Investitionspaket von 2 des EU BIP anzupeilen, denn es geht hier um unser aller Zukunft. Ich möchte auch auf die Rolle der Sozialpartner hinweisen, die eine absolut wichtige Rolle spielen, wenn es

Und schließlich etwas, was mir auch noch besonders am Herzen liegt nämlich, dass im Rahmen des Europäischen Semesters und der nationalen Reformprogramme eine wesentlich stärkere Berücksichtigung des Kampfes gegen die Jugendarbeitslosigkeit erreicht wurde. Am besten wäre es natürlich, wenn eine entsprechende verbindliche Klausel enthalten wäre. Abschließend die Arbeit, die Verhandlungen, waren durchaus zäh. Es gab alle möglichen Vorschläge ich habe es angesprochen vor allem sehr viel Flexibilität, in den Verhandlungen die von jungen Leuten eingefordert wurde.